Wiele wysokiej jakości produktów japońskich od lat cieszy się zaufaniem sporej części Europejczyków. Wzajemna umowa o wolnym handlu powinna znacząco ułatwić naszym przedsiębiorcom pozyskiwanie towarów, a także rozszerzenie eksportu do Japonii. Świadczy o tym choćby fakt, że zdecydowana ich większość aprobuje rozpoczęcie negocjacji. Kwestie takie jak cła, prawa własności intelektualnej, konkurencyjność przedsiębiorstw, a nade wszystko usuwanie barier pozataryfowych i przeszkód w dostępie do rynku zamówień publicznych muszą zostać usystematyzowane. Należy przy tym zwrócić uwagę na konieczność dokonywania oceny postępów w niwelowaniu barier pozataryfowych po rozpoczęciu negocjacji, co pozostaje nie bez znaczenia dla przyszłego stanowiska Parlamentu. Zapobiegając niekontrolowanemu wzrostowi importu, musimy także uwzględnić skutecznie dwustronne środki ochronne, szczególnie w odniesieniu do sektorów takich jak motoryzacja, aby nie spowodować zagrożenia dla przedsiębiorców europejskich.